Nie ulega bowiem wątpliwości, że agencje te powinny pomagać w zdobywaniu przez Europejczyków takich umiejętności, które będą mogły zostać przez nich wykorzystane na szybko zmieniającym się i coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy. Powinny więc podejmować takie działania, które po pierwsze, będą powodować zwiększenie elastyczności na europejskim rynku pracy poprzez np. wzajemne uznawanie kwalifikacji pracowniczych pomiędzy państwami członkowskimi. Po drugie, agencje powinny aktywnie uczestniczyć w tworzeniu takich programów, które będą brały pod uwagę wyzwania ekonomiczno społeczne, przed którymi stoi Unia Europejska, w tym kryzys demograficzny i przeciążenie systemu emerytalnego.

Podsumowując, działalność agencji zajmujących się tematyką zatrudnienia powinna być ukierunkowana przede wszystkim na pomoc obywatelom Unii Europejskiej w świetle kryzysu zarówno gospodarczego, jak i demograficznego.